Ja, glede na to, da predsednik vlade ni odgovoril, na moja vprašanja, predvsem pa ni zagotovil, da bo zaščitil ljudi ob šestinosemdeset kilometrov dolgi hrvaško-slovenski schengenski meji, da tudi s tega mesta ni bilo danes danega nobenega jasnega zagotovila in nobenega konkretnega ukrepa predlaganega, predlagam, seveda da državni zbor opravi razpravo glede tega na naslednji seji, in če je potrebno tudi, usmeritve vladi, kaj bi bilo potrebno na tem področju storiti. Jaz nisem premierja spraševal, ne o njegovi ograji, povedal sem, da mi je to glede ograje povedala gospa, ker se počuti ogrožena na tem območju v Beli krajini, tudi ne o ostalih stvareh. Sem ga pa spraševal o tem, zakaj vlada in on sam osebno, ne zagotovi zaščite, hrvaško-slovenske meje, in ker očitno te zaščite ne bomo deležni, najavljam, da bomo danes v poslanski skupini Slovenske demokratske stranke vložili spremembo Zakona o mednarodni zaščiti. Upam, da jo boste podprli, ker gre v dobri smeri, ki bo olajšala delo policistom. Če poenostavim gre za to, da nihče, ki pride iz varne države, torej tudi iz Republike Hrvaške, nima pravice do azila. Prej sem posredoval številke, ki govorijo o tem, da se ta azilni postopek množično zlorablja, da pri tem žal sodelujejo slovenske nevladne organizacije, ki so financirane iz državnega proračuna, ki vedo, da gre za zlorabe in da jih vlada kljub temu, vlada Marjana Šarca kljub temu financira. Zdaj iz tega, kar je bilo do zdaj povedano, pa tudi razumem, da vlada ne želi voditi proti politike proti nezakonitim prehodom državne meje, ker vodi promigrantsko politiko, celoten celotna koalicija na čelu s pod dirigentsko palico Levice. Da je temu tako, govori podpora marakeški deklaraciji lani decembra. Torej, ni problem v tem, da Vlada Republike Slovenije ne bi imela na razpolago učinkovitih sredstev za zavarovanje hrvaško-slovenske meje in zaščito ljudi in premoženja na tem območju, pač pa tega noče storiti. Mi smo kar nekaj ukrepov na zadnji seji odbora nanizali, ki bi jih bilo potrebno nemudoma sprejeti. Eden od teh je gotovo boljša fizična zaščita meje, drugi je napotitev več kadrovskih resursov na to mejo, torej aktiviranje vojske v tem smislu, da dobi pooblastila po sedemintridesetema členu Zakona o obrambi, kar pomeni, da se ne bodo vojaki samo sprehajali ob meji, tako kot sedaj to počno, dvanajst njih v izmeni od petintridesetih, pač pa da bodo imeli neke vrste policijska pooblastila, da bodo lahko ukrepali. Pomembna se nam zdi sprememba azilne zakonodaje, predvsem v tem smislu, kot sem ga omenil prej, in v takem primeru tudi ni potrebno nobenih sprejemno- registracijskih migrantskih centrov, ker teh nezakonitih prehodov ne sme biti oziroma jih bo mogoče kak odstotek glede na situacijo, ko jo spremljamo danes. Torej, glede na to, da nas Vlada Republike Slovenije niti njen premier Marjan šarec ne želita zaščititi, predlagam, da o tem opravimo razpravo na naslednji seji državnega zbora in sprejmemo ustrezne odločitve.